1,2. Consider că menținerea unui flux al creditelor către IMM uri este deosebit de importantă deoarece acestea angajează 72 din forța de muncă din zona euro. Ce strategie are Banca Centrală Europeană pentru a susține creșterea economică și pentru a reduce șomajul în Uniunea Europeană? În final, solicit Băncii Centrale Europene să respecte recomandările Comisiei și ale Parlamentului European privind îmbunătățirea echilibrului de gen în organismele decizionale de la nivel înalt din sectorul economic. Subliniez faptul că absența femeilor din comitetul executiv al Băncii Centrale Europene este contrară principiilor consacrate în Tratat referioare la egalitatea dintre femei și bărbați.